Herr Präsident! Wir diskutieren heute den Übergang in eine emissionsarme Wirtschaft.

5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, wenn wir so weitermachen wie bisher! Darum ist das, was hier in dem Bericht steht, ein Anfang. Natürlich sind wir nur für 12 Prozent der Emissionen zuständig! Aber wenn nicht einer anfängt, dann wird keiner anfangen. Es wird einen Kampf um Ressourcen geben, und je weniger Emissionen wir in der Zukunft emittieren, desto weniger Rohstoffe werden wir auch verbrauchen. Es hat auch einen radikalen ökonomischen Effekt, wenn wir nicht umsteuern, wenn wir nicht in erneuerbare Energien investieren, wenn wir nicht den Verkehr emissionsärmer machen.

Wir haben hier die Einbeziehung des Flugverkehrs in das Emissionshandelssystem beschlossen. Zurzeit gibt es dort international Bedenken ich will es einmal ganz diplomatisch sagen. Aber wir haben den richtigen Weg eingeschlagen. Und wenn die Amerikaner, die Russen und die Inder ein ähnliches System auf den Weg bringen natürlich sind wir bereit, dann mit ihnen zu kooperieren, natürlich strecken wir dann die Hand aus. Aber einer muss den Anfang machen.

Es wird sich auch ökonomisch bemerkbar machen, dass wir frühzeitig gestartet sind. Dieser Bericht ist gut, und jeder hier heute im Saal wird eine gehörige Verantwortung haben, dass dieser Bericht zu einem Erfolg gemacht wird. Denn ein Scheitern heute so wie beim Bericht vorher, beim Bericht Eickhout können wir uns nicht leisten.

Deshalb ein Appell an alle Kollegen Jeder muss ein wenig von seiner Position abrücken, damit dieser Bericht heute ein Erfolg wird!